Monsieur le Président, Monsieur Barroso, il y a dans cet hémicycle des parlementaires, dont je fais partie, qui ne vous accorderont pas leur confiance lors du vote de demain. Je veux dire ici les raisons de ce choix, vous dire aussi nos inquiétudes, parce que je crois qu'elles méritent d'être entendues. Nous pensons que la Commission est plutôt moins forte aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a cinq ans. Nous pensons qu'elle a trop souvent choisi délibérément de s'effacer derrière le Conseil, pour ne pas gêner tel ou tel. Nous pensons aussi qu'elle n'a pas su utiliser le pouvoir que les Traités lui confèrent, ce droit d'initiative qui, en période de crise, devrait être un vrai devoir d'initiative. Nous pensons, enfin, que la Commission n'est plus le lieu où se forme, pour se faire entendre de tous, l'intérêt général européen, et que tout ceci n'est pas bon pour l'Europe. Cette Europe, elle a besoin de vision, elle a besoin de capacités à penser, à porter un nouveau modèle de développement, elle a besoin de réponses nouvelles en matière économique comment aller vers davantage d'intégration industrielle, budgétaire

comment faire en sorte, par exemple, que les banques soient d'abord là pour soutenir les entreprises, les ménages et l'investissement européen en matière de régulation comment mettre en place un régulateur européen à même de discuter d'égal à égal avec son homologue américain en matière sociale

comment réussir peut être demain un nouvel élargissement de la zone euro, en matière de développement durable aussi comment réussir cette transition en Europe, mais aussi dans les pays en voie de développement. Voici, Monsieur Barroso, quelques unes des questions qui sont devant nous. Voilà pourquoi je crois que nous avons besoin d'une Commission qui puisse renouer avec l'intérêt général européen et avec la vision, tout simplement pour redonner du sens à l'idée européenne. C'est à cette aune que nous jugerons de votre action future. Je vous remercie de m'avoir écoutée.